Depuis, les événements qui se sont succédés sous nos yeux démontrent les conséquences de cette urgence.

Aujourd'hui, nous pouvons être à la hauteur de cette situation, nous devons fixer dans la Loi climat un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 d'au moins